mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm lögum um virðisaukaskatt númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta og lögum um gjald á áfengi og tóbaki númer níutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en það er að finna á þingskjali fjögur hundruð tuttugu og þrjú nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund maríönnu jónasdóttur og ögmund hrafn magnússon með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á tollalögum lögum um virðisaukaskatt og lögum um gjald af áfengi og tóbaki að teknu tilliti til athugasemda frá eftirlitsstofnun efta umboðsmanni alþingis og ríkisendurskoðun lagt er til að ákvæði um afmörkun heimilda til innflutnings á varningi þar með talið áfengi og tóbaki verði færð í lög í öðru lagi er lagt til að heimild til tímabundins innflutnings bifreiða samkvæmt a lið fjórða tölulið fyrstu málsgrein sjöundu greinar tollalaga nái jafnframt til nýrra og óskráðra bifreiða sem fluttar eru inn frá öðru e e s ríki lagt er til að fyrirtækjum sem eru staðsett í sömu ríkjum verði heimilt að flytja tímabundið inn bifreiðar fyrir starfsfólk sitt hér á landi óháð búsetu þess vegna sérstakra verkefna í þriðja lagi er lagt til að ferðamenn og farmenn skuli ótilkvaddir gera

skyldan taki jafnframt til handhafabréfa þar með talið ferðatékka í fjórða lagi er lagt til að kveðið verði á um það í lögum að farmenn geri skriflega grein fyrir öllum þeim varningi sem þeir hafa meðferðis til landsins loks er lagt til að heimilt verði að fresta gjalddaga á greiðslufresti í tolli vegna virðisaukaskatts fram að uppgjöri almennra virðisaukaskattsskila þegar aðilinn sem um ræðir er að jafnaði með hærri innskatt en útskatt nefndin gerir athugasemd við orðalag í lokamálslið b liðar fyrstu grein frumvarpsins en þar er rætt um börn yngri en tólf ára nefndin bendir á að lög gangi almennt út frá því að einstaklingur sé barn fram til átján ára aldurs skilningur nefndarinnar er því sá að með umræddu orðalagi sé átt við þau börn sem eru undir tólf ára aldri loks leggur nefndin til þá breytingu að tiltekið orðalag í lokamálslið a liðar annarrar greinar verði fellt brott en nefndin telur það óþarft nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem er að finna á viðkomandi þingskjali háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson var fjarverandi afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram